Piețele energiei din Uniunea Europeană depășesc tot mai mult frontierele naționale și acest lucru tinde să se accentueze puternic în următoarea perioadă. Din nefericire, sistemul care reglementează transparența pieței energiei și abuzul de piață a creat decalaje semnificative în ceea ce privește normele aplicabile și nivelul de transparență. Consider că avem nevoie de norme coerente la nivel european și de un mecanism care să permită autorităților să acceseze informații din toată Uniunea pentru a înțelege în profunzime evoluția pieței.